forseti vill tilkynna að um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram utandagskrárumræða um heilbrigðismál á austurlandi málshefjandi er háttvirtir þingmenn þuríður backman hæstvirtur heilbrigðisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu